Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio iniziare dagli aspetti postivi dell'accordo con il Canada, che a mio avviso può rappresentare un'opportunità per il nostro sistema produttivo, per un'integrazione con un sistema non solo economico, ma anche sociale e culturale non lontano da quello europeo. Anche alla luce della contingente situazione geopolitica richiamata ieri e oggi in quest'Aula, può essere considerato un passo nella direzione del rafforzamento della partnership commerciale dell'Europa con gli attori più affidabili a livello globale. Voglio sottolineare in particolare l'apprezzamento per il raggiungimento di un buon compromesso sulla questione delle indicazioni geografiche, specie considerando la tradizionale estraneità del Canada a questo sistema. In generale penso che sia il ruolo di questo Parlamento giudicare con la massima attenzione, lucidità e franchezza questo negoziato, rimanendo quanto più possibile legati alla lettera del negoziato stesso, evitando una comprensibile ma rischiosa sovrapposizione con il dibattito sul TTIP, che confonderebbe i piani e pregiudicherebbe le parti buone di questo negoziato.